La Commission considère ces adhésions comme des priorités essentielles de son mandat.

Lors du sommet de Zagreb, la Commission, sourde aux précédents refus, proposera à nouveau d'entamer des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Elle entend également promouvoir un vaste plan d'investissement pour les Balkans occidentaux.

On s'étonnera de ne pas voir des clusters aborder des questions telles que la sécurité, le terrorisme, l'immigration illégale, les travailleurs détachés autant de questions essentielles renvoyées au second plan.

Avec le regroupement en six clusters le Conseil sera moins saisi, et marginalisé dans le processus d'élargissement. Enfin, la Commission veut prendre la main grâce au plan d'investissement prévu pour l'ensemble des Balkans occidentaux. Les peuples ont manifesté par leur vote en mai leur souhait d'arrêter ces vagues successives d'intégration. Le Royaume Uni a choisi de nous quitter.

Nous ne pouvons accepter le renforcement constant de ce pouvoir européiste, incontrôlé, technocratique. Il faut stopper l'élargissement, arrêter de dissoudre les pays dans un grand ensemble technocratique, cheval de Troie de la mondialisation. Le coronavirus exposant nos pays qui, sur vos conseils, ont tout délocalisé, y compris leur sécurité sanitaire, sonne le glas de cette folle politique.